Collega Benifei, brevemente e senza polemica come possono essere attuate misure a sostegno dei disoccupati di lungo periodo quando lei lo sa bene in un paese come il nostro mancano forme di protezione sociale che rendano possibile una riqualificazione e una ricollocazione dei disoccupati di lungo periodo